Bardzo nam zależy na tym, żeby Azerbejdżan, kraj o bardzo długiej i pięknej historii, który próbuje w wielu dziedzinach przyłączyć się do rodziny narodów Europy, czego wyrazem jest udział Azerbejdżanu w europejskich rozgrywkach sportowych, a także w tym bardzo ważnym wydarzeniu, jakim jest konkurs Eurowizji Ale skoro Azerbejdżan chce wiązać swoją przyszłość z Europą, to powinien dążyć do europejskich standardów w zakresie przestrzegania praw człowieka. Niestety z tym jest bardzo źle i sytuacja pogarsza się. To jest dobry moment, żebyśmy wyrazili nasze zdanie w tej kwestii i zwrócili się z mocnym przesłaniem do władz Azerbejdżanu, właśnie w tej chwili, kiedy na ten kraj będą zwrócone oczy Europy.